íslenskra berkla og brjóstholssjúklinga með lögum númer þrettán frá sextánda mars nítján hundruð fjörutíu og níu var sambandi íslenskra berklasjúklinga heimilað að stofnsetja og reka vöruhappdrætti og gilti heimildin í tíu ár hefur sú heimild síðan verið

þessu er lagt til að happdrættinu verði veitt heimild til að auka hlutatölu happdrættisins fjölda miða úr sjötíu og fimm þúsund hlutum í áttatíu þúsund hluti er það til samræmis við heimild sem happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna sem einnig rekur flokkahappdrætti hefur haft í langan tíma happdrættið hefur óskað eftir þessari breytingu og mun hún ekki hafa áhrif á hlutfall vinninga enda er það bundið í lögum um happdrættið hins vegar mun heildarfjárhæð vinninga hækka í samræmi við aukinn miðafjölda virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir efni